En diciembre teníamos un mal acuerdo y hoy, gracias a la colaboración entre este Parlamento, la Presidencia en ejercicio del Consejo y la Comisión, tenemos un buen acuerdo. Un buen acuerdo que va a establecer autoridades auténticamente europeas, autoridades fuertes y autoridades sujetas al control democrático de este Parlamento autoridades que van a estar diseñadas para asegurar que todos los bancos estén sujetos a las mismas reglas en toda la Unión Europea, para imponer sus decisiones a los supervisores nacionales y, en caso de que estos no las cumpliesen, a los propios bancos privados, para proteger a las familias y a las empresas, para lidiar con los bancos que pueden provocar riesgos sistémicos y para evitar que los contribuyentes tengan que volver a pagar por la exuberancia irracional de determinadas instituciones financieras. La lección que se extrae de este debate es que este Parlamento no es un perro ladrador que recula al menor ademán del Consejo mantiene con firmeza sus posiciones. Y no es tampoco un perro que ni come ni deja comer es un buen aliado del Consejo y de la Comisión para avanzar en el proceso de construcción europea.